Považuji za důležité, že se navyšují peníze na Erasmus, který tedy považuji za důležitý program, jak podpořit mobilitu a vzdělávání mladých lidí, a je to nepřímý dobrý nástroj v boji proti nezaměstnanosti mladých Evropanů. Za pozitivní považuji také to, že skoro pětina rozpočtu Evropské unie jde na ekologické programy a je nasměrována na boj proti klimatické změně.

Rozpočet, který projednáváme, je důkazem toho, že bojujeme dostatečně, že je třeba ty peníze tímto směrem udržet. Takže rozpočet podporuji a doufám, že nakonec po jednání mezi institucemi Evropské unie bude schválen.